Chypre, moins peuplée que la ville de Marseille, mais dotée d'un secteur bancaire démesuré. Les responsabilités sont multiples et graves. Les autorités chypriotes qui, par le passé, ont été peu regardantes sur le comportement risqué des banques...

La taxation des épargnants les plus modestes ne pouvait pas être la solution, car elle remet en cause la confiance des épargnants, avec le risque pour Bruxelles de créer un dangereux précédent inquiétant tous les peuples européens. Le peuple chypriote souffre. Il souffre depuis longtemps pour les raisons que l'on connaît. Pourtant, Chypre a des perspectives économiques prometteuses. Mais, en effet, elle souffre de l'incapacité à résoudre sa partition. Mais veut on vraiment résoudre le problème chypriote?

Pour sortir de la crise, l'île devra trouver un nouveau relais de croissance mais surtout, la spoliation d'épargnants innocents ne lui permettra jamais de sortir la tête haute de cette crise.